Die positiven Effekte sind minimal, die Kosten enorm, und das Risiko ist sehr hoch. Ich unterstütze daher eine Entschließung, die der Anti Atom Beauftragte meiner Heimatregion Oberösterreich erstellt hat und die von der EU die Einführung einer Abgabe für Atomstrom fordert.